Debutul Președinției ungare este umbrit însă de dezbaterile aprinse asupra unei legi rușinoase, care aduce atingere valorilor fundamentale ale Uniunii.

Această lege subminează credibilitatea și prestigiul Ungariei ca țară membră a Uniunii și umilește națiunea ungară, prețuită pentru angajamentul său pentru libertate. Această lege a fost aspru criticată de două guverne importante ale Uniunii, german și francez, care aparțin familiei dumneavoastră. Distinși parlamentari PPE au criticat această lege și bănuiesc că nu vor fi excluși curând din PPE. Este o direcție pe care n o putem accepta și pe care nu o putem lăsa să continue.